Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das vierte Eisenbahnpaket ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der umweltfreundlichen Schiene und zur Schaffung des Europäischen Eisenbahnraums.

Sie haben die drei technischen Dossiers in guter Abstimmung zustande gebracht.

Beim politischen Teil haben wir große Bedenken, aber der technische Teil ist wichtig.

Doch der Feind des Guten ist das Bessere. Deshalb muss jeder Unfall vermieden werden, und wir müssen alles dafür tun. Aber wir brauchen eine europäische Anerkennung der Zertifikationen für die Sicherheit, denn die nationalen Sicherheitszertifikate funktionieren nicht. Das dauert lange, das kostet Geld und gefährdet die Sicherheit. Deshalb müssen wir das ändern, und wir sind dreißig Jahre zu spät. Wir unterstützen den gefundenen Kompromiss und den Vorschlag der Kommission zur Einführung eines europäischen Sicherheitszertifikats. Das funktioniert folgendermaßen Die Unternehmen beantragen ein Zertifikat bei der Europäischen Eisenbahnagentur für die Mitgliedstaaten, in denen sie fahren sollen. Die Europäische Eisenbahnagentur koordiniert und sichert eine einheitliche Umsetzung der EU Gesetze und des Sicherheitsmanagements und delegiert detaillierte Prüfungen an die nationalen Behörden. Es geht nicht um eine europäische Superbehörde, aber sie soll es koordinieren und das letzte Wort haben. Denn die 11000 unterschiedlichen nationalen Regeln sind ein Wahnsinn! Die müssen reduziert werden. Da kann nicht jedes einzelne Land den Egoismus prägen und seine eigenen Gesetze machen. Hier brauchen wir die europäische Dimension, denn der Lkw kann von Lissabon bis Tallin fahren, aber die Eisenbahn muss an jeder Grenze halten. Damit muss Schluss sein! Natürlich ist auch der menschliche Faktor gerade bei der Sicherheit wichtig. Deshalb legen wir Wert auf die Arbeits und Ruhezeiten und auf die Qualifikation der Beschäftigten. Und wir wollen eine just culture damit das Sicherheitsrisiko vermindert wird, wenn in einem Unternehmen jemand etwas auffällt, das die Sicherheit gefährden könnte. Hier muss es eine unabhängige Stelle geben, an die man sich wenden kann, um im Vorfeld schon Unfälle zu vermeiden. Ich unterstütze bei den Änderungsanträgen die Forderung, den menschlichen Faktor und besonders die Lenk und Ruhezeiten stärker zu berücksichtigen. Das ist der Änderungsantrag der Sozialisten und Demokraten, und auch den Zeitraum 2018 von Frau Ayala Sender unterstützen wir, damit wir ein fixes Datum haben und sich keiner herausreden kann. Wie geht es nun weiter? Ich hoffe bei den technischen Dossiers auf eine klare Unterstützung der Ausschussentscheidung durch das Parlament. Hier haben wir auch wenige Änderungsanträge, hier haben wir eine einvernehmliche Position gefunden, und die müssten wir beibehalten. Der Rat hat die Arbeiten am vierten Eisenbahnpaket noch nicht abgeschlossen, er hat aber zur Sicherheit und zur Interoperabilität schon eine Position

Der griechische Verkehrsminister hat uns im Ausschuss zugesagt Ja, das machen wir. Zwei Tage später hören wir Nein, wir können das nicht, wir haben keine Kapazitäten. Aber Sie haben die Ratspräsidentschaft übernommen, und dieses Dossier hätten Sie machen können, dann hätten wir die technischen Teile nämlich alle noch in dieser Legislaturperiode fertigbekommen. Das ist leider nicht möglich, das kritisieren wir aufs Schärfste. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir hätten das alles machen können! Deshalb muss unabhängig davon das neue Parlament nach den Wahlen unbedingt schnell eine Einigung treffen. Die Eisenbahn hat nur dann eine Chance gegenüber der Straße, wenn sie sich europäisch organisiert. Wir sind viel zu spät, aber besser jetzt als überhaupt nicht!